Tem trenutku s tem, ne razpolagam, lahko pa vam, če te podatke imamo na ministrstvu, seveda, podatke, posredujem. Pa še enkrat bi želela povedati, da bomo to možnost, se pravi vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, proučili predvsem z vidika varnosti. Ne da je zakon treba spreminjati zaradi varnosti ob tem, ampak, proučili bomo to možnost in seveda vse ostale, kadar bomo spreminjali, zakon o pravilih cestnega prometa. Vedno bo prva stvar varnost v cestnem prometu.